Nur eine kurze Frage Herr Obermayr, sind Sie der Meinung, dass eine wichtige Aufgabe für die Korruptionsbekämpfung erfüllen? Und die andere Frage Wenn ja, was werden Sie machen, damit die EU Institutionen einen ausreichenden Schutz erhalten?